Die erste Aufgabe in Fragen des Schengen Raums ist aufgrund der Probleme, die wir im Schengen Raum haben weil leider Gottes wieder intern Grenzkontrollen hochgefahren werden Schengen zunächst einmal zu bewahren. Dafür gehen die Vorschläge in die richtige Richtung.

Die Fortschritte, die in beiden Ländern in den letzten Jahren erreicht worden sind, sind beachtlich.